W chwili obecnej, po powstaniu niepodległego Sudanu Południowego, nie jest to już wojna domowa, ale wszelkie działania obu stron noszą znamiona konfliktu międzynarodowego. Jeżeli dodatkowo armia południa zostałaby wsparta przez wojska ugandyjskie, możemy mieć do czynienia z regionalnym konfliktem zbrojnym. Bieżące działania społeczności międzynarodowej wobec obu państw sudańskich mogą wydawać się niezrozumiałe. Południe stara się wypełniać założenia rezolucji ONZ, o czym świadczy choćby decyzja o wycofaniu wojsk ze spornego terytorium Heglig oraz oświadczenia o gotowości do rozmów. Tymczasem świat oficjalnie potępiając agresywne działania władzy w Chartumie, nie podejmuje żadnych decyzji, przykładowo o charakterze sankcji. Nie widać także spójnej strategii rozwiązania problemu uchodźców, co grozi katastrofą humanitarną.

Regularne dozbrajanie sudańskiej armii przez Chiny, Rosję i Białoruś, o czym donoszą świadkowie, zasługuje natomiast na szczególne potępienie. Ponad pół milionA obywateli Sudanu Południowego zamieszkujących przygraniczne prowincje północy nie posiada uregulowanego statusu prawnego. W obliczu prowadzonych nadal czystek etnicznych to bardzo niebezpieczna sytuacja. Dotychczas nie został zrealizowany plan swobodnego poruszania się w strefie nadgranicznej. Już sam ten fakt uwypukla potrzebę nowej demarkacji granicy na niektórych odcinkach. Wystarczającym powodem do usztywnienia polityki Zachodu, w tym państw europejskich, względem Chartumu pozostaje fakt oskarżenia i ścigania prezydenta Bashira o ludobójstwo przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Biznes naftowy nie może stanowić zasłony i przeszkody na drodze DO prawidłowego funkcjonowania współpracy międzynarodowej oraz zapobiegania dyskryminacji ludności. Apelując do obu stron konfliktu o zaprzestanie działań zaczepnych i konstruktywne rozmowy, zwracam się również do instytucji międzynarodowych oraz do pani wiceprzewodniczącej Ashton o aktywne włączenie się w prace nad właściwym rozwiązaniem spornej sytuacji granicznej.